Jednym z najistotniejszych mankamentów jednolitego rynku jest niedorozwój europejskiego handlu Szacuje się, iż zlikwidowanie barier wynikających z różnic między przepisami o umowach kupna sprzedaży pomiędzy państwami członkowskimi może zwiększyć obroty o 40. Dlatego też wydaje się, iż dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie proponowanego przez polską prezydencję tak zwanego niebieskiego guzika. Jakie działania zamierza podjąć Komisja Europejska w celu przyspieszenia prac nad tym rozwiązaniem? Komisja Europejska proponuje wdrożenie europejskiego paszportu zawodowego. Czy wobec faktu, że w niektórych krajach członkowskich brakuje uregulowań dotyczących części zawodów, nie byłoby konieczne wprowadzenie w przygotowanej dyrektywie zobowiązania, aby państwa członkowskie ustaliły minimalne wymogi kwalifikacji zawodowych?